Hoy el mundo del deporte está de luto por las muertes en un partido de fútbol en Egipto. Expreso mi condena más firme, pero también mi recuerdo a las víctimas y a sus familias. Para la redacción del informe he estado en permanente contacto con el mundo del deporte, escuchando sus preocupaciones e intentando reflejar los temas sobre los que pide que la Unión Europea se pronuncie. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto una revolución en el mundo deportivo, ya que por primera vez crea un fundamento jurídico propio, en el artículo 165. La primera respuesta del Tratado fue la Comunicación de la Comisión titulada Desarrollo de la dimensión europea del deporte, que sigue las directrices del Libro Blanco de 2007. Desde el Parlamento hemos dado respuesta a través de un informe de iniciativa con el mismo título. El informe fue aprobado en la Comisión de Cultura y Educación por 28 votos a favor y 2 en contra. Me gustaría destacar dos conceptos o fronteras relacionados con el deporte que he tenido muy en cuenta a la hora de redactar el informe el principio de subsidiariedad, que reconoce las competencias de los Estados miembros, y el concepto de la especificad del deporte, contemplado en el artículo 165. Pero este no es un principio universal, sino que debe ser estudiado y aprobado caso por caso. Asimismo, hay que respetar la autonomía de las estructuras de gobierno del deporte como principal fundamento para su organización. Permítanme ahora destacar brevemente algunos puntos del informe. En primer lugar, el voluntariado la desinteresada participación de miles de ciudadanos garantiza la celebración de innumerables eventos deportivos, por lo que nuestro apoyo debe ser incondicional. En segundo lugar, el dopaje. Las sustancias dopantes son una lacra para el deporte y para la sociedad. Debemos educar en la prevención, condenar a los traficantes, perseguir a los tramposos y armonizar las sanciones entre el Derecho deportivo y el Derecho civil, siempre con el mayor respeto posible hacia los deportistas. En el informe se pide que se persiga el tráfico de sustancias ilegales como se persigue el tráfico de drogas y que se adopten legislaciones nacionales al respecto. Es fundamental apoyar la práctica del deporte en la escuela, y por eso pedimos que el deporte figure en sus planes de estudio. La vida del deportista acaba tarde o temprano, y es necesario que durante su carrera el deportista pueda tener acceso a una formación académica de calidad para su posterior integración en el mundo laboral. Desgraciadamente, el racismo, la xenofobia y la homofobia están presentes en el deporte, por lo que es necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas para eliminar cualquier atisbo de estas amenazas en los eventos deportivos. Me gustaría resaltar el innegable beneficio que el deporte reporta a la salud de las personas y que supone una disminución considerable del gasto en salud pública. Quisiera destacar la importancia del deporte como medio integrador para los grupos más vulnerables, como los inmigrantes o grupos excluidos socialmente, y también para las personas con discapacidad. Hay que proteger las apuestas deportivas de actividades no autorizadas y de la sospecha del match fixing especialmente mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad de los organizadores sobre las competiciones que organizan. En el informe también se exhorta a los Estados a que sancionen penalmente el fraude deportivo. Es fundamental que la explotación comercial de los derechos de televisión en competiciones deportivas se lleve a cabo de una forma centralizada y territorial para garantizar que los ingresos se distribuyen de forma justa entre el deporte de élite y el de masas. Quisiera destacar la propuesta de instaurar un Día europeo del deporte y también la creación de un Erasmus deportivo europeo, además de la protección de los deportes autóctonos como parte de nuestro patrimonio cultural. Esto solo son algunos temas de los que aborda el informe